Angela Merkel sagte noch im November 2015, dass der deutsche Arbeitsmarkt Fachkräfte suche und Deutschland ein reiches Land sei, das viele Menschen aufnehmen könne.

Zum Vergleich Der Posten für Bildung und Forschung im Bundeshaushalt beträgt zirka 16 Mrd.

Sicherlich wird es einige Arbeitgeber geben, die einige Flüchtlinge einstellen, aber bisher sieht Merkels Zukunftsvision für den Arbeitsmarkt nach einem völligen Fiasko aus. Wenn es aber der deutsche Arbeitsmarkt nicht schafft, wie soll es dann der griechische, der italienische, der portugiesische oder der französische Arbeitsmarkt schaffen? Unsere nach Frau Merkel reiche Gesellschaft hat verrottende Straßen, marode Schulen und einsturzgefährdete Brücken. Für diese Dinge waren in den letzten zehn Jahren leider keine finanziellen Mittel da.